In keinem einzigen dieser früheren Berichte ist in so konsequenter Art und Weise die soziale Dimension des Binnenmarkts negiert worden wie in diesem Fall ist. Deswegen habe ich mich auch gerade sehr über das Lob des Beschäftigungsausschusses, des Vertreters des Beschäftigungsausschusses, gewundert, denn kein einziger der Anträge, die dort beschlossen wurden, wurde im IMCO Ausschuss übernommen. Hier muss ganz klar eine Korrektur gemacht werden. In Artikel 1 der Dienstleistungsrichtlinie steht die Verpflichtung auch zu dieser sozialen Dimension. Genauso in dem Vertrag von Lissabon, in dem klargestellt worden ist, dass wir eine soziale Marktwirtschaft und keine marktliberale Marktwirtschaft haben. Und das muss in so einem Text zum Ausdruck gebracht werden. Und, sehr geehrte Frau Präsidentin, wenn es morgen bei den Abstimmungen keine Korrektur in diesem Sinne gibt, dann wird unsere Fraktion nicht in der Lage sein, diesem Bericht zuzustimmen. Da werden wir sogar gezwungen sein, dagegen zu stimmen obwohl uns der Binnenmarkt wichtig ist, obwohl wir natürlich das, was wir in der Dienstleistungsrichtlinie beschlossen haben, auch zur vollen Geltung bringen wollen.